Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tento parlament je volen lidmi v členských státech Evropské unie a musí sdílet jejich osud. Pokud nyní prochází hospodářství většiny evropských států krizí a pokud jsou lidé nuceni si utahovat opasky, nemůže jít tento parlament opačným směrem a žádat zvyšování výdajů svých i celé Evropské unie. Taková politika snižuje vážnost a autoritu Evropského parlamentu v očích našich voličů. Bögeho zpráva, o které dnes diskutujeme, usiluje o to, aby Evropská unie s odkazem na Lisabonskou smlouvu a další smlouvy dostala více peněz. S tím já osobně nemohu souhlasit. Ano, Lisabonská smlouva dává Evropské unii nové pravomoci a novou odpovědnost, ale těchto pravomocí se Evropská unie může a musí chopit tak, aby celkový objem peněz, který přerozděluje, zůstal zachován.